Hvala za besedo. Obdobje krize je mimo, nahajamo se v obdobju gospodarske rasti in vendar reveži od te bajne gospodarske rasti nimajo nič. Vemo, kapitalizem tudi v času gospodarske rasti ustvarja revščino in neenakost. Kapitalizem vedno ustvarja revščino in neenakost, to je njegovo bistvo. In zato seveda ne preseneča, da ta trenutek v Sloveniji živi petinštirideset tisoč ljudi, revnih ljudi več, kot v obdobju krize. Ta trenutek jih, naših sodržavljank in državljanov, ki so revni, je dvesto oseminšestdeset tisoč. In od tega je kar šestinštirideset tisoč otrok in vsaka četrta enostarševska družina. Če boste danes, s pritiskom na gumb revežem odvzeli dodatek za delovno aktivnost, bodo pod pragom revščine končale tudi enostarševske družine, v katerih je starš zaposlen za minimalno plačo. In če boste danes ta dodatek vzeli, se materam samohranilkam ne bo več splačalo delati, kajti več bodo imele od tega, če bodo brezposelne in bodo socialno pomoč kombinirale z otroškim dodatkom, to je vsa resnica. Komu torej laže ministrstvo, komu torej laže vlada? Jaz bom seveda naš amandma podprla. Hvala lepa.